Die Ergebnisse des Gipfels waren ein wichtiger Zwischenschritt, aber die Bewährungsprobe kommt noch. Wenn es nämlich so geht, wie mit allen anderen Dingen, einschließlich des Stabilitäts und Wachstumspakts, und die Mitgliedstaaten sich nicht daran halten, dann sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Deshalb teile ich nicht den Optimismus der beiden Präsidenten, dass die Krise jetzt vorbei ist, sondern sie kommt erst in ihre eigentliche Bewährungsprobe.

Wenn ich mich an die letzte Legislaturperiode erinnere, dann hat dieses Parlament in der letzten Legislaturperiode in 12 Beschlüssen Maßnahmen zum Finanzmarkt gefordert, und der zuständige Binnenmarktkommissar schön, dass er nicht mehr im Amt ist hat sich geweigert. Das ist die Realität! Die Kommission war nicht der Vorreiter zur Lösung der Probleme.

Es gibt also überhaupt keinen Grund für schöne Welt.

Die Haushaltskonsolidierung ist zu lasch, die Governance zu unverbindlich, der Euro Pakt zu schwach und die nationale Aufsicht nach wie vor zu stark.

Herr Barroso, ich habe Kritik geübt, als die griechischen Kollegen aus meiner Fraktion gegen das griechische Programm gestimmt haben.

Aber im Fall von Portugal hat auch Ihre Partei gegen das Programm gestimmt. So etwas darf in Europa nicht passieren. Ich bitte alle, daran mitzuwirken, dass diese nationale Sicht der Problemlösung keine Zukunft hat!